Okej, torej film, o katerem imam nekaj za povedati, je film, ki sem ga zasledila na Netflixu. začela sem, torej brskati po, po internetu, kateri film bi lahko pogledala, in sem našla, ta dokumentarec, in ker me ponavadi dokumentarci kar zanimajo, sem kliknila, od njega nisem imela nekaj veliko pričakovanj, ampak mi je bil takoj zelo všeč, ker so tudi take tematike, ki me res že dolgo ful zanimajo. In torej film se imenuje Three Identical Strangers in se v bistvu, začne z zgodbo o treh, identičnih trojčkih, ki so, bili torej ob rojstvu ločeni, ker so bili, dani v sirotišnico za posvojitev. In torej vsakega od teh trojčkov je potem, vzela, drugačna družina. Torej problem je bil v tem, da te družine, ki so posvajale te otroke, niso vedele, da posvajajo, otroka, ki še ima torej dva brata. Ampak so mislili, da posvajajo torej edinčka. šlo se pa je za raziskavo, ki so jo takrat izvajali, ker so želeli, raziskovati, kako, vzgoja vpliva na, torej na, na to, kakšen človek postaneš, torej na tvoj osebno, želeli, želeli so primerjati, koliko od tega je vzgoja in koliko je dejansko že napisano v tvojih, v tvoji genetiki. tem staršem torej niso povedali, da to počnejo, in so te tri brate potem ločili. preverjali so pa, torej vsak mesec so pri vsakem oziroma vsake toliko, časa so pri vseh treh bratih preverjali, kako napredujejo in kako se razvijajo. In vse podobno in to raziskavo so oni na skrivaj vodili. čez čas pa so se ti trije bratje, nekako naključno srečali, torej prvo se je srečal na faksu, sta se srečala prva dva, ki so jima vsi govorili, da sta identična, vendar nista verjela in potem sta se enkrat naključno srečala in sta ugotovila seveda, da sta v sorodu. Potem pa sta čez nekaj let spoznala še tretjega brata in so ugotovili, da so torej vsi trije, identični trojčki. Vse tri družine so seveda bile neznansko šokirane nad vsem skupaj, seveda so odšle k tej, agenciji za posvajanje in so, so stvar želele raziskati, vendar seveda niso prišli do nobenega dna tej zadevi, ker jim noben ni želel podati nobenih informacij. in brati so začeli raziskovati, kaj se je pravzaprav zgodilo, pri vsej tej stvari. In seveda so na koncu prišli do, zaključka, da je bilo, bilo to vse del raziskave, in da seveda oni niso bili edini primer, pri katerem so to naredili, da so tudi dvojčke ločevali in, druge trojčke in so začeli spoznavati vedno več ljudi, ki so bili v to vpleteni in seveda od tega incidenta oziroma raziskave prizadeti. potem je zgodba se nadaljevala v vsa življenja od teh treh bratov in seveda, potem so se tudi pojavljali na različnih, talk showih, in vseh teh oddajah, kjer je bila ta zgodba seveda zelo neverjetna in so se pojavljali na vseh, v vseh časopisih, revijah in tako dalje, saj je bila zgodba tako zelo neverjetna in seveda, dramatična za uporabo. in celotno bistvo vsega skupaj je v bistvu bilo, da so primerjali potem osebnosti teh bratov in so ugotovili, da vse stvari, ki imajo seveda skupnega, so bolj kot ne stvar naključja oziroma da je, na koncu so ugotovili, da je seveda polovica vsega, kaj imajo skupnega, vzgoja in polovica to, kaj je napisano v njihovi genetiki, torej da se še vedno ne da konkretno ugotoviti, ali, je osebnost stvar vzgoje ali genetike, in da je to seveda najverjetneje vse pol pol. Kasneje tudi ugotovimo, da eden od bratov umre, saj se, v bistvu se ubije, zaradi depresije in zaradi, vsega skupaj. ostala dva brata pa sta potem hotela priti do dna temu, zakaj se ta raziskava sploh, izvajala, in hotela sta, hotela sta dobiti dostop do teh raziskav, vendar so ljudje, ki so to raziskavo izvajali, potem te datoteke seveda zaklenili, da do njih ni bilo mogoče dostopati in so zdaj v še vedno zdaj v arhivu, do katerega noben seveda ne more dostopati in tako se je potem film končal. najbolj šokantna zadeva celotnega filma pa je bila seveda to seveda to, da ti bratje nikoli niso prišli, do dna temu vprašanju in jih je to potem seveda še dlje časa zelo morilo, kar pa je zelo vplivalo na njihovo življenje še naprej. dežela, ki sem jo obiskala, ki mi je bila zelo všeč, bi rekla, da je bila Italija. Saj sem v življenju že veliko potovala, torej obiskala sem že Španijo, Maroko, Grčijo, Egipt in podobno. vendar se nobena dežela ni mojega srca tako dotaknila kot Italija. Obiskala sem, prvo Bologno, potem, še Milano, Rim in vse do Napolija. Dlje še nisem prišla, vendar je bilo to čisto dovolj, da me je država povsem prevzela. Prvo kot prvo mi je izredno všeč italijanski jezik. Torej v Italiji kamorkoli greš, čuješ ta njihov jezik, ki odmeva po ulicah, in bili so vedno veseli, vedno prijazni, vsi so pripravljeni pomagati in pripravljeni so s tabo pogovarjati, tudi če ne govorijo istega jezika kot ti. Zelo mi je bilo všeč tudi to, da, kamorkoli greš, zelo odlično tudi ješ. Imaš restavracije, ki so dobesedno bogu za hrbtom, pa še vedno postrežejo odlično hrano. lahko dobiš, kar si želiš, in vse je vedno odlično. Imajo seveda tudi veliko znamenitosti. Meni osebno je bil najbolj pri srcu Rim, v katerem, kamorkoli se obrneš, vidiš neko znamenitost in neki kip, ali stavbo, ki te absolutno prevzame. In v tem mestu lahko preživiš neskončno dni pa še vedno boš našel nekaj, kaj še nisi nikoli videl. tudi, ko greš v Vatikan, vsi pravijo, da ga je treba obiskati, in se s tem absolutno strinjam, zato ker te absolutno prevzame in imaš v njem videti veliko, čeprav mogoče malo stojiš v vrstah, preden prideš na vrsto, se absolutno splača. potem ko se z vlakom spustiš dol do Napolija, se ti pot zdi zelo dolga, ampak si v bistvu v nekaj urah že tam. na prvi pogled seveda se mesto vsem zdi zelo umazano in, nagneteno, vendar se meni vseeno zdi, da v njem, če rad potuješ, najdeš neki čar, v katerem se lahko izgubiš od njihovih malih kafičev in potem vse dol do obale. je mesto seveda zelo lepo, če ga gledaš iz drugega zornega kota. in tudi v tem mestu lahko zelo uživaš. nisem še bila dlje, vendar si zelo želim obiskati še mogoče Sicilijo ali, kakšen bolj obalni del, Italije, ker sem prepričana, da bi me tudi ta zelo prevzel. Zraven Italije pa mi je zelo všeč, še Španija. najbolj Valencia, ker sem v njej preživela šest mesecev svoje Erasmus izmenjave, Sprva nisem bila tako navdušena nad idejo Valencie, ker sem si mogoče želela iti kam drugam, vendar se mi je zdelo, da glede na to, da sem že govorila kar veliko španskega jezika, da bi bila dobra izbira in absolutno nisem bila razočarana. Mesto mi je bilo zelo všeč tudi, Španci so podobno kot Italijani zelo srčni ljudje, med katerimi je zelo lahko in prijetno živeti. Res je, da je jezik malo ovira, ker tudi Španci ne govorijo veliko angleško in se je zelo hitro potrebno naučiti njihovega jezika. vendar, če ti jeziki grejo, je španščina definitivno najlažji jezik, ki se ga da naučiti in tudi zelo prijeten jezik za govoriti. Tako da ni bilo dosti, ni bilo potrebno dosti časa, da sem se te ta jezik naučila in ga potem, lahko govorila tudi z domačini. In sem v Španiji obiskala tudi Barcelono in Madrid, ki sta mi bila oba zelo všeč, Madrid mogoče malo bolj kot Barcelona, ker se mi je zdela Barcelona zelo evropejska, medtem ko je Madrid popolnoma španski tako kot Valencia, kar je seveda to, kaj si želiš, kadar obiskuješ Španijo, zelo bi si želela obiskati tudi druge kraje, kot so Andaluzija, ker, ker mi je veliko ljudi povedalo, da je tam zelo lepo, vendar še do zdaj nisem imela priložnosti, če pa bom kdaj imela, pa bom definitivno se tudi za to odločila. Torej ker so torte že zelo, izvedena, izvedena sladica, sem se za svoj rojstni dan odločila narediti nekaj bolj posebnega in sem na Instagramu zasledila, zasledila sliko cake popsov, ki so v bistvu, majhne tortice na palčki, ki so se mi zdajle zelo priročne tudi zato, ker veliko ljudi nerado poje celega kosa torte, ampak ima rajši nekaj manjšega. In sem potem seveda poiskala recept za, za to stvar. naredi se pa tako, da potrebuješ za biskvit v bistvu okoli pet jajc, petindvajset dekagramov moke, dvajset dekagramov sladkorja, en deciliter olja, en deciliter vode, pecilni prašek ter dvesto petdeset gramov maskarpone. ter kavni liker. potrebuješ pa tudi, torej palčke, na katere potem celotni cake pop tudi pritrdiš. Postopek pa poteka takole, da jajca, sladkor, vodo in olje zmešamo, počasi dodajamo moko s pecilnim praškom in pečemo približno na sto osemdesetih stopinjah, približno trideset minut. Ta pečeni biskvit potem ohladimo in zdrobimo na čim manjše koščke. zdrobljenemu biskvitu primešamo še maskarpone kremo ter kavni liker. masa mora biti torej ravno prave gostote, da se lahko lepo izoblikujejo kroglice. zato potem liker dodajamo postopoma, dokler ne, ne dobimo torej želene gostote. Narejene kroglice potem postavimo v hladilnik, da se nam malo strdijo, medtem pa lahko stopimo belo in temno, čokolado in si pripravimo stojalo. ko so torej cake popsi ohlajeni, vsako palčko najprej pomočimo v čokolado, nato pa palčko zapičimo v kroglico, ki smo jih oblikovali že prej. kroglico nato pomočimo v stopljeno čokolado, lahko torej v belo, črno ali katero po želji. nato pa, lahko to čokolado pomočimo še v različno dekoracijo, kot so na primer kakšne, čokoladne mrvice ali barvne mrvice ali tudi kakšna druga dekoracija, ki nam je pri srcu. Palčke potem zapičimo, ponavadi si pripravimo stojalo iz želenega materiala in cake popse še za nekaj časa postavimo v hladilnik, da se čokolada na njih strdi. Potem pa jih lahko serviramo kar same ali pa z različnimi dodatki. Čisto po želji, kako je nekomu najljubše. Celotni postopek traja približno dve uri to pa predvsem zato, ker se more, morajo prvo seveda cake popsi strditi in kasneje še čokolada. Nekaj časa pa traja tudi priprava same mase ter seveda priprava različne dekoracije pa tudi priprava stojala za same cake popse vzame nekaj časa, če ga nimamo že pri roki.